Consider introducerea libertății de circulație în cadrul teritoriului Uniunii și înlăturarea controalelor la frontierele interne, drept una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene. Având în vedere permeabilitatea granițelor, avem nevoie de standarde ridicate în aplicarea concretă a acquis ului Schengen pentru a putea menține un nivel crescut de încredere reciprocă între statele membre și în capacitatea lor de a pune în aplicare măsuri ce însoțesc eliminarea controalelor la frontierele interne.

Nevoia de a menține un nivel înalt de securitate, de încredere, presupune o bună cooperare între guvernele statelor membre și Comisie. Având în vedere relevanța din punct de vedere al drepturilor și libertăților fundamentale a reglementărilor din acest domeniu, Parlamentul European trebuie să insiste ca intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona să fie o condiție prealabilă oricăror dezvoltări legislative în materie de securizare a granițelor. Ținând cont de importanța acestei inițiative legislative, este regretabil faptul că Parlamentul European se află în poziția de consultat și nu aceea de colegislator, așa cum s ar fi impus. Edificarea unui spațiu al justiției, libertății și securității, reprezintă o prioritate de vârf a Uniunii Europene, de aceea, este esențial ca pentru menținerea și dezvoltarea lui să fie implicate în egală măsură statele membre, Comisia și Parlamentul European. De aceea, susțin pe deplin propunerea raportorului de a invita Comisia să prezinte o nouă propunere îmbunătățită către Parlamentul European, astfel încât, acesta să aibă posibilitatea să și asume rolul de colegislator.